borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á skipan embættismanna fastanefnda árni páll árnason var kjörinn eins varaformaður utanríkismálanefndar á fundi nefndarinnar tuttugasta og þriðja febrúar síðastliðinn sigmundur ernir rúnarsson var kjörinn annar varaformaður atvinnuveganefndar tuttugasta og áttunda febrúar síðastliðinn